aus Polen, auf skandalöse Weise ausgebeutet.

allein in diesem Jahr sind bis zu unserem Besuch auf der Baustelle drei Menschen bei Arbeitsunfällen ums Leben gekommen. Die Wohnsituation war unmöglich. Die Arbeitnehmer hatten Steuern und Sozialabgaben vom Lohn abgezogen bekommen, hatten aber keinen Anspruch auf Krankenversicherung.

Das ist eines von vielen Beispielen, wie die legalen, aber auch die illegalen Möglichkeiten ausgenutzt werden. Meine Fragen Welche Maßnahmen gedenkt die Kommission zu ergreifen, um die ordnungsgemäße Umsetzung der Entsenderichtlinie in den Mitgliedstaaten zu garantieren? Welche Vorschläge macht die Kommission, um Arbeitnehmer, die über längere Subunternehmerketten rekrutiert werden, vor Ausbeutung zu schützen?